Tout cela nous faisait augurer d'un grand risque avec le voisin du Nord mais nous n'avions pas imaginé que ce seraient ces facteurs internes qui allaient déclencher la première grande catastrophe que rencontre ce pays. Maintenant, il ne faut pas baisser les bras.

2016. Il faut continuer ces efforts, en plus de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous poussons l'IGAD et nous avons raison de le faire. Nous soutenons l'Union africaine et il faut continuer. Mais il faudra repenser, avec l'enquête de l'Union africaine et avec le rapport, les problèmes de fond qui sont des problèmes de gouvernance et de démocratie dans ce pays, où la corruption est galopante. On ne peut pas bâtir un pays avec de telles fragilités sans courir de risques, comme ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Mais il faut garder espoir.